Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, on parle beaucoup ce soir de questions techniques relatives à la mise en œuvre de la directive sur les services, mais je crois qu'il serait beaucoup plus utile que nous fassions ensemble un vrai bilan de l'application de celle ci. Pourquoi ne pas admettre aujourd'hui, alors que la crise mondiale déferle, que toutes les déréglementations aggravent la crise et dégradent les services aux citoyens, et ceci partout, dans l'Union européenne et dans le monde? Monsieur Barnier, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu des débats irrationnels à propos de cette directive. Mais vous savez sans doute que, en ce moment même en France, il y a un conflit du travail dans une entreprise de transport parce qu'au nom du principe du pays d'origine, on met en concurrence des chauffeurs routiers polonais avec des chauffeurs français. D'autre part, partout, on casse ou on privatise les services

D'autre part, la situation des services sociaux d'intérêt général n'est toujours pas clarifiée. La santé, l'habitat, les collectivités locales, la petite enfance ne peuvent pas relever de la marchandisation. Il serait donc utile de disposer de vraies études d'impact de l'application de cette directive en termes d'emploi, de vie des territoires et aussi de prix à la consommation puisque chacun peut constater que les prix de l'énergie, comme ceux des transports, ne cessent d'augmenter alors qu'on nous avait dit que la concurrence les ferait baisser.